je salue tout ce qui a été dit, notamment sur le principe de reconnaissance mutuelle, qui renvoie lui même à la confiance mutuelle entre les magistrats. Il est vrai, comme cela a été très bien dit, qu'il y a des marges de convergence des systèmes judiciaires qui,

Pour le reste, je confirme que, en effet, des accords bilatéraux pourront trouver un cadre institutionnel, mais que la compétence de la Communauté, de la Commission, doit effectivement s'imposer, comme une compétence exclusive. Voilà ce que je peux dire.

vraiment le sentiment qu'une bonne alliance entre la Commission et le Parlement européen est souvent je m'excuse, auprès de la présidence, de le souligner, mais c'est vrai de nature à dégager l'intérêt général européen et à permettre sa promotion.

Il faut qu'il y ait une synergie entre les trois institutions mais merci au Parlement européen qui, ce soir encore, vient de nous donner un très bon rapport.